Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante și cele mai complexe ale Uniunii Europene, iar obiectivul său trebuie să fie unul de reducere a disparităților economice și sociale existente, însă în diverse regiuni ale Europei. Doresc să remarc eforturile realizate de toate statele membre pentru a integra în cadrul programelor operaționale prioritățile generale ale politicii de coeziune. Cred, însă, că rolul Uniunii Europene trebuie să fie strategic, astfel încât implementarea cu succes a programelor operaționale în toate statele membre să se realizeze cât mai rapid, promovând măsurile menite să consolideze capacitatea instituțională în funcție de nevoile specifice ale fiecărui stat membru